Es scheint nicht klar zu sein, ob wir ein Ziel oder drei oder zwei benötigen. Das erste ist klar die CO 2 Emissionsreduktion.

Aber wir sollten trotzdem eine eigenständige Energieeffizienzpolitik fortführen und uns nicht allein darauf verlassen, dass die CO 2 Emissionsreduktion automatisch zu weniger Energieverschwendung, zu weniger Energieverbrauch und zu treffsicherer Energieverwendung führt. Das Label Energieeffizienz sollte auch im nächsten Jahrzehnt ein Label für die europäische Strategie sein. Da werden wir im Herbst über die Frage streiten müssen, ob wir ein verbindliches Ziel erklären oder verschiedene Maßnahmen festlegen, ob wir Energieintensität in den Vordergrund rücken, oder ob wir absolute Verbrauchszahlen von Energie festschreiben.

Wenn man CO 2 Emissionsreduktionen vorgibt, macht man eine richtige Vorgabe. Damit klar ist Wir als Kommission stehen Kernkraft neutral gegenüber. Wir sind uns sicher, dass im nächsten Jahrzehnt, in den nächsten Jahrzehnten, Kernkraft im europäischen Strommix eine Rolle spielen wird heute von 28 in den EU 28, in zehn, zwanzig Jahren in jedem Fall deutlich mehr als 20 ich schätze sogar mehr als

Auch deswegen bin ich für die Fortführung unserer Politik der erneuerbaren Energien mit einem auf europäischer Ebene verbindlichen Ziel.

Aber mindestens 27 wenn man alle Sektoren anschaut Transport, Wärme, Strom werden nur erreichbar sein, wenn wir im Stromsektor mindestens 45 erneuerbare Energie herstellen mindestens

Ich möchte behaupten, wenn wir diesen Wert beschließen, wird Europa auf den Weg gehen, mehr Storm erneuerbar herzustellen als jeder andere Kontinent der Welt. Um dafür Akzeptanz zu bekommen, brauchen wir Instrumente.

Da hilft der europäische Haushalt wir fördern erneuerbare Energien durch Gutachten und Analysen, durch Forschung, durch Förderung, durch Netze und Infrastruktur.

Aber nicht mehr 28 mal getrennt, sondern einmal europäisch.

Das wird von uns ohne Vorurteil geprüft.

Versorgungssicherheit ist noch wichtiger als der Binnenmarkt. Deswegen Den Blackout vermeiden, sicheren Strom zu haben, steht ganz vorne.